Încă o dată, aș dori să cer statelor membre să acorde o importanță deosebită acestor chestiuni. Este în joc aici atât calitatea vieții de zi cu zi a cetățenilor europeni, cât și prezervarea unui patrimoniu natural unic al Uniunii noastre. În această ordine de idei, salut inițiativa comisarului Potočnik de a veni cu o amendare a Directivei privitoare la environment impact assessment și vreau să subliniez contribuția pe care Comisia pentru petiții a avut o în această dezvoltare. Cer ca această schimbare să aibă în vedere, în primul rând, criterii clare, transparente și să garanteze neutralitatea și obiectivitatea studiilor de impact, ținând cont că acestea sunt marile slăbiciuni ale directivei prezente. Comisia noastră a fost și este un loc în care cetățenii europeni își exprimă preocupările lor legate de nerespectarea unor drepturi europene.

În numele cetățenilor europeni, cât și al meu personal, cer azi tuturor statelor membre și Comisiei Europene respectarea libertății de circulație pentru toți cetățenii europeni, indiferent de naționalitate, rasă și orientare sexuală.